hæstvirtur forseti samkvæmt þeim upplýsingum sem ég hef um kostnað vegna kosninga til stjórnlagaþings þá nemur hann samtals tvö hundruð áttatíu og eina milljón sex hundruð níutíu og sex þúsund krónur og skiptist í launagjöld ferðir hugbúnaðargerð og aðra sérfræðiþjónustu auglýsingar prentun og ýmsan annan kostnað og greiðslu til sveitarfélaga þetta eru umtalsverðar upphæðir það eru tvö hundruð áttatíu og eina milljón sex hundruð níutíu og sex þúsund krónur þetta eru þær upplýsingar sem ég hef frá ráðuneytinu um kostnaðinn nei við erum núna að meta stöðuna í ljósi úrskurðar hæstaréttar og við erum með umræðu um það hvernig við ætlum að bregðast við þá þarf að skilgreina ábyrgð hvers og eins og það þarf að gera að sjálfsögðu í okkar ráðuneyti þetta eru hlutir sem eru til skoðunar